Hvala. Jaz vam dam besedo, da bomo z DARS-om še enkrat preverili, kaj se da, ker kot sem povedala, njihov argument je, da se tega ne da ločeno delati, ker se tistega odseka potem ne da navezati na obstoječe, o, kako so rekli, no, obstoječe omrežje tako, kot bi bilo, treba. Da začnemo nekje in ne vemo, kam bomo prišli ob tem, da nimamo dovoljenja, za prvi ali pa kakorkoli vi rečete, drugi del, si pa jaz preprosto ne upam obljubiti. Kot rečeno, še enkrat bom preverila pri DARS-u, ali obstaja možnost, da za del, ki že ima gradbeno dovoljenje, se ga začne, izvajati prej, brez obljube. To je obljuba, da, preverim. In ja, tudi tako, še enkrat apel ministru za okolje, da, bom rekla, to presojo speljemo čim prej. Ni pa to edini projekt, bom rekla, tudi z vašega konca, kjer, imamo, pa naj bojo to problemi, ali pa kakorkoli rečemo, s to presojo na okolje. Tudi na železniški infrastrukturi imamo en pomemben, projekt, kateri smo v bistvu, bom rekla, skoraj naknadno ugotovil, da ob manjši spremembi želijo ponovno presojo na okolje. Jaz verjamem, da bova z ministrom našla skupni jezik in bomo to lahko speljali, kakor hitro se da. Kar se pa tiče odgovora DARS-a, se pa zavežem, da vam bom pisno zagotovila odgovor. Še enkrat, ker pa nisem človek, ki bi dajala prazne obljube, vam ne morem obljubiti, da lahko s tistim delom, ki ima gradbeno dovoljenje, gremo naprej. Obljuba je, da se bom maksimalno potrudila in z DARS-om preverila, ali ta možnost obstaja. In če obstaja, absolutno, podpiram to, da gremo naprej.